Vorige week maandag heb ik tussen de boeren gestaan om ze te steunen in hun protest.

Maar dat geld moet dan wel terechtkomen bij degenen die het echt nodig hebben.